Señora presidenta, quiero agradecer al ponente el trabajo realizado y, al mismo tiempo, lamentar que el Consejo, una vez más, haya bloqueado cualquier avance en los derechos de las trabajadoras y los trabajadores europeos. El mandato del Parlamento aseguraba derechos a los trabajadores con condiciones más precarias y el texto que vamos a votar les ha dejado prácticamente sin ningún tipo de protección. Se ha excluido a los servicios de emergencia, a los cuerpos de seguridad, a los funcionarios, a los trabajadores del mar, a las trabajadoras del hogar en determinadas condiciones y a quienes tienen contratos de menos de doce horas mensuales, entre muchos otros trabajadores. Como dicen los sindicatos, esas exenciones son discriminatorias y un precedente peligroso con respecto al enfoque de derechos mínimos de la Unión Europea que, por definición, debe ser universal. Se ha vuelto a perder la oportunidad de construir una Europa social que reclaman los trabajadores. Pero lo que se pone encima de la mesa es un problema mucho más profundo, y es el entramado institucional de la Unión Europea, donde el Consejo —los Estados miembros— bloquea de forma permanente las decisiones del Parlamento Europeo, que es el que votan los ciudadanos. Ustedes son los que contribuyen a ampliar la desafección ciudadana en las instituciones y, con ello, el avance de la extrema derecha.